Hvala. Spoštovani, dejstvo je, da v tejle sedanji diskusiji se izpostavlja zlasti ena stvar, namreč da se pogreša ena celovita državno usmerjena in na konkretne probleme ciljana in podprta, finančna seveda tudi, državna politika, vezana na romsko populacijo v Sloveniji. Zelo dobro, moram reči, da so probleme izpostavljali od,, kolega Möderndorferja, gospoda Bakoviča in tudi, kolegice Irglove. S tem da bi pa rad tole povedal, ne; ko govorimo o problematiki, o sredstvih, ki so bila v desetih letih namenjena za romsko populacijo - sedeminšestdeset milijonov - to ni malo, če pogledaš skupaj. Deset let je to na leto šest cela sedem milijona, med sedem pa dvanajst tisoč je romske populacije v Sloveniji, to pride na osebo petsto, petsto osemdeset evrov približno, če bi rekel, da deset tisoč vzamem, ne. To so pa denarji, s katerimi se probleme, ki, ki zlasti bivalne, če za začetek odpiramo, težje težje urejajo. Hkrati bi rad tudi, tole povedal, glejte, ko je gospod, Šiško, izpostavljal, da se je ena populacija, podpira državno s socialnimi transferji, na drugi stran pa nam povzroča zlasti, varnostne probleme, če bom jaz temu tako rekel. Jaz mislim, da je treba pogledati v kak položaj je ta populacija postavljena oziroma, ko ste izpostavili, da se prijavljajo na centrih za socialno delo. Tudi v mojem rodnem Celju, ne, je ogromno ljudi prijavljenih na centru za socialno delo kot, kot, njihovo prebivališče, ker so bili deložirani oziroma so drugačni, bi rekel, socialno prizadeti ljudje. Pa gre za pripadnike slovenske populacije. To je pač eno življenje, ena, ena stvar, ki jo želimo, ki jo želimo in moramo v v tem državnem zboru in tudi v vladi, katerakoli koalicija jo pač vodi, se truditi, da jo presekamo, da zagotovimo eno blagostanje. In rad bi rekel tole, poglejte. Ena integracija, ki se od nekoga pričakuje pri tem pa ga getoiziramo, obsodimo na revščino, na družbeni rob, in, in ga stigmatiziramo, je praktično projekt nemogoče. Težko je to. Mi s tem sami povzročamo težave si v v, tej naši državi, ki jih pač potem verjetno narobe naslovimo oziroma se jih, se jih narobe, se jih narobe lotevamo. Jaz bi rad rekel tole še, da tako država, kot tudi občine, delamo lokalne skupnosti na tem, da se položaj romske populacije izboljša. Poskuša se probleme reševati. Ampak stanje se izboljšuje in to ste praktično zdajle mi povedali, pred mano vsi, predgovorci, ne, v razpravi, stanje se spreminja zelo, zelo počasi. Projekti se izvajajo nekoordinirano, in ogromno je, ogromno je, organov, organizacij, ki se s tem, ukvarjajo. Verjetno še najbolj konkretno pa nevladne organizacije. In to si želimo presekati s temi pozivi vlade, da je potreben ta pristop spremeniti. In moram reči, da je prej, kolega, Bakovič odlično govoril. Pozitivno diskriminacijo je treba uveljaviti, dejansko. Ne samo za Roma, ko gre delat, ampak tudi za delavca, kateregakoli delavca v Sloveniji, da bo rekel: "Ja, v službo grem, ker si bom s plačo, ki jo bom tam pridobil, lahko zagotovil dostojno življenje." Ali je šesto osemintrideset evrov, koliko, mislim da je šesto šestintrideset, ali koliko je zdaj, višina minimalne plače neto, to zagotavlja? Ne. In tudi to, da vprašanje naseljevanja sem si zelo dobro zapomnil, celo zapisal, ko je gospod, Bakovič rekel, kolega Bakovič, ne, romska naselja niso prihodnost, omogočiti je potrebno individualno reševanje bivalnih razmer, eno degetoizacijo. Jaz se strinjam, res je, da je do enih do enih rezultatov, in da teh ciljev, da jih bomo dosegli tele, ko si jih zastavljam, ko smo, ko jih omenjamo, kar nekaj časa, ampak potrebno jih je začeti, in moram reči, da vsa ta periodična poročila lepo zvenijo, zelo lepo, sploh ob navajanju vseh projektov, ampak realnost na žalost je vse prej kot takšna, da bi nad njo lahko bili ponosni pa veseli. In Romi so še vedno v Sloveniji odrinjeni in neupoštevani. Ne bom rekel da vsi, so pozitivni primeri, so pozitivni primeri. Ampak veliko Romov zlasti na Dolenjskem pa še vedno živi v ločenih naseljih, kjer številni nima elektrike, vode, komunalije, in če nekdo nima niti teh osnovnih pogojev, kako lahko pol mi od njega pričakujemo, da bo otroka poslal v vrtec, čeprav se zavedamo, kaj predšolska otroka kaj predšolske vzgoje otroku v smislu socialne integracije, socializacije, da, kaj šele v šoli naprej. In ko sem zadnjič govoril, da smo bili v v v nekaj romskih naseljih v obisku, verjemite mi, da ko ko sem, ko sem, ko smo, ko smo videli in komunicirali z otroki v v vrtcu ali pa tistimi, ki vrtca niso obiskovali, tu je očitna in jasna razlika, pa naj gre za otroka Roma ali pa za otroka Slovenca. Dejansko vrtec to da in treba je zagotoviti pogoje, da bo čim več otrok, državljank in državljanov Slovenije, sem spadajo pa tudi Romi, z, obiskoval tam standard, ki ga v Sloveniji res, smo lahko ponosni, da to nudimo, in to je predšolska vzgoja. In kako počasi se stvari, premikajo, kažejo že spremembe krovnega Zakona o romski skupnosti, ki jih ni. In o nujno potrebnih spremembah lahko beremo čisto vsako poročilo, ki ga prebiramo že deset let, in čakamo, čakamo na te spremembe. Zlasti bi pa to povedal, kar sem jaz prej, na začetku rekel, morda preostro, se opravičujem, bom, se učim, bom poskusil paziti na besede še bolj v prihodnje, hvala na opozorilo, sem ga razumel in slišal. Namreč, to poročilo ni realen problem v, ki ga imamo tulele v, ni realen pogled v probleme, s katerimi se romska skupnost sooča vsakodnevno in skoraj istočasno zdaj v državnem zboru uporabljamo to poročilo, obravnavamo to poročilo in poročilo varuhinje, ki sta dve, dva dokumenta, oprostite, ki sta diametralno nasprotna. In če je resnica nekaj vmes, je še vedno položaj romske skupnosti v Sloveniji zelo slab. In skrajni čas je, da država sprejme na odgovornost za vse državljanke in državljane in sprejme ustrezno zakonodajo in konkretno, bi rekel, politiko, ki se bo, ki bo temeljila na jasno postavljenem konceptu in pa strategiji. In če se s tem strinja tudi, koalicija, ki ima ki ima v rokah tudi izvršilno oblast, pa bo jasno o sprejemanju Zakona o romski skupnosti in v Levici smo že v prejšnjem mandatu v sodelovanju s s predstavniki romske skupnosti in županov lokalnih skupnosti, kjer Romi živijo, kar sem že prej povedal, te spremembe pripravili. In spremembe se nanašajo točno na tiste probleme, o katerih danes tulele govorimo, in vidim in, moram reči, da, sem občudoval dejansko pripravljenost, vseh poslank in poslancev v tem državnem zboru, da se skupaj lotimo te zadeve in rošmo rešimo, in sem prepričan, da se da rešiti v krajšem času. Hvala lepa.